Signora Presidente, onorevoli colleghi, la proposta avrebbe dovuto mirare a consolidare e aggiornare la normativa sul mercato di materiale riproduttivo vegetale e avrebbe abrogato e sostituito 12 direttive esistenti è stata rigettata e rinviata alla Commissione, questo è un ulteriore fallimento perpetrato ai danni degli agricoltori. Ci dispiace, che il Parlamento non abbia avuto il tempo di introdurre nelle normative europee il carattere inalienabile dei diritti degli agricoltori di utilizzare e scambiare liberamente le loro sementi e di avere accesso sul mercato a tutto l'insieme della biodiversità agricola e non solo alle sementi conformi alle norme di proprietà intellettuale. Questi diritti sono il fondamento dell'agricoltura questo è il motivo per cui sono parte integrante dei diritti umani all'alimentazione e al diritto dei popoli alla sovranità alimentare! L'Unione europea dovrà colmare questo grave ritardo con un nuovo testo, volto a proteggere tutte le categorie più vulnerabili e la qualità del prodotto, contro l'aggressione dei semi non riproducibili, geneticamente manipolati per produrre o assorbire i pesticidi e confiscati da parte dell'industria.